Rzeczywiście towarzyszą temu dramatyczne chwile, towarzyszą smutne chwile, kiedy giną nasi przyjaciele, giną nasi żołnierze. Ale przed nami dzisiaj jeszcze jedno, być może jeszcze poważniejsze wyzwanie, może nie tak dramatyczne, ale równie poważne to jest wyzwanie dotyczące udzielenia pomocy całemu krajowi, który musi zbudować państwo, jego struktury, który musi dalej dbać i walczyć o

Spełniliśmy swoje zadanie, czy spełniamy nadal swoje zadanie w sensie militarnym, ale dzisiaj będziemy musieli pomóc budować struktury państwa. Pomoc finansowa, pomoc organizacyjna, pomoc szkoleniowa Unii Europejskiej będzie na pewno bezcenna i niezastąpiona. Dlatego z radością witam umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Afganistanem. Potrzebna będzie pomoc zarówno instytucji europejskich, jak i wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.